Pane předsedající, já bych vás chtěl vyzvat, abyste postupoval striktně, protože toto je část, která se věnuje vysvětlení hlasování, a je možný pouze právě pro tuto část a myslím, že pan kolega k tomu vůbec nehovořil.

Já jsem podpořil tuto zprávu, která se týká rekreačního rybolovu, z několika důvodů. Za prvé je jasné, že nejde o volání po nové legislativě. To je myslím, že velmi důležité sdělit na začátku, že to je zpráva z vlastní iniciativy, která popisuje problém, ale nevolá po nové legislativě.

tuto zprávu i z důvodu toho, aby byly nalezeny tyto jednotné definice a předána příslušná vědecká data.